Es ist gut, das an dieser Stelle zu betonen. Sieben Jahre hat es gedauert, bis der Lissabon Vertrag nun endlich in Kraft treten kann bei uns dauert es wenige Wochen weil das Parlament sich lange und intensiv vorbereit hat bis die neue Geschäftsordnung auf dieser Grundlage verabschiedet ist, so dass wir nach Inkrafttreten des Vertrages sofort mit der neuen Geschäftsordnung arbeiten können.

Deshalb haben wir uns im Wesentlichen auf diejenigen Änderungen beschränkt, die unmittelbar mit dem Inkrafttreten des neuen Vertrags zu tun haben.

An anderen Stellen würden wir noch weiter gehen wollen, das betrifft insbesondere zum Beispiel die Frage unserer Vertretung der Vertretung des Europäischen Parlaments in der COSAC, aber das können wir noch zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren. Nun freue ich mich über das große Maß an Übereinstimmung und bedanke mich insbesondere bei den Berichterstattern.